Hvala lepa, podpredsednik državnega zbora. Spoštovane poslanke, poslanci, spoštovani poslanec, hvala za vprašanje. Najprej bi zelo jasno rad povedal, kar se tiče Slovenske vojske. Mi strogo spoštujemo ustavno odločbo o ločenosti države in verskih skupnosti. Naj spomnim, da dvaindvajseti člen Zakona o verski svobodi daje zakonsko podlago za versko, oskrbo v vojski in tudi dvainpetdeseti člen Zakona o obrambi. Zakaj to govorim? Zato, ker, ti členi so bili tudi ustavno presojeni in sicer v letu dva tisoč deset je ustavno sodišče zelo izčrpno, se opredelilo do teh, vprašanj, ki ste jih tudi vi odprli. Vprašali ste, na podlagi česa, lahko pač visoki predstavniki in pa tudi predstavniki Slovenske vojske sodelujejo pač pri obredih verskih skupnosti. Moram reči, da pač je to pravica, ki jo imajo kot, posamezniki, in da, kar se tiče Slovenske vojske, da določa, način sodelovanja, glede protokolarnih nalog Slovenske vojske direktiva o izvajanju gardnih in protokolarnih, nalog. Ustavna ustavna, razsodba oziroma odločba, ki sem jo omenil, tudi, določa, da veljavna ureditev spoštovanju ustavnih osredišč, na ustrezen način omogoča uresničevanje verske svobode v smislu duhovne oskrbe. V Slovenski vojski, in sicer enakovredno za vse pripadnike vseh registriranih verskih skupnosti. To pomeni, da tukaj ni nobenega razlikovanja med katoliško cerkvijo in pa ostalimi verskimi skupnostmi skupnostmi, če so seveda tudi ustrezno registrirane. In, vojaški vikariat je, pač tisti, ki je zadolžen, da organizira in vodi bogoslužne obrede tudi glede drugih veroizpovedi, in tukaj se ponavadi potem vabi ustrezne, duhovnike, ustrezne veroizpovedi. Tudi ko gre za protokolarne dogodke, kot je na primer d, ob državnih, praznikih, so vabljeni ponavadi, vsi predstavniki, teh, verskih, skupnosti, ki so seveda registrirane, tako da tukaj ne gre za neko izjemo, da bi bili samo vabljeni predstavniki ene od verskih skupnosti. Kar se pa tiče vprašanja, ki ste ga načeli, obiski pri Svetem sedežu oziroma v Vatikanu. Treba je vedeti, da je to, ima status države, in da gre za državniške obiske, ko pač, obišče Sveti sedež predsednik vlade, predsednik države ali kakšen drug visoki funkcionar, kot je predsednik, državnega zbora oziroma minister za zunanje, zadeve. Mi smo prepričani, da, vprašanja, ki ste jih zastavili, ne posegajo v, vprašanje, nespoštovanja ločenosti države in pa verskih skupnosti. Glede policije pa predlagam ...